Frau Präsidentin, lieber Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Während vor Beginn der Einführung der europäischen Gemeinschaftsmarke in insgesamt heute 28Mitgliedstaaten der Europäischen Union 28unterschiedliche Marken nicht nur bestanden, sondern auch jeweils beantragt werden mussten, haben wir mit der Gemeinschaftsmarke ein System geschaffen, das Rechtssicherheit gebracht hat in einem Markt von fast 500MillionenBürgern und Verbrauchern, und das dazu beigetragen hat, die Kosten für europäische Marken erheblich zu reduzieren. Dass ein solches System nach 20Jahren eine Generalauffrischung notwendig hat, wurde mit dem Vorschlag von Michel Barnier offensichtlich. Ich glaube, dass er an ganz vielen Stellen genau dem entsprochen hat, was die europäische Wirtschaft von dieser Gemeinschaftsmarke erwartet hat dass sie nämlich noch wettbewerbsfähiger, noch günstiger und es damit noch attraktiver für Unternehmen in der Europäischen Union geworden ist, Arbeitsplätze zu erhalten, neue zu schaffen und mit neuen Produkten diesen europäischen Markt zu bereichern. Wenn wir diesen Weg weitergehen, dann ist es genau der Weg, der am Ende für die Bürgerinnen und Bürger, für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Zukunft in Europa schafft!